kærlega fyrir tækifærið til að ræða aðeins um norðurlandasamstarfið og formennsku íslands í norrænu ráðherranefndinni við munum taka við formennskuári nú um næstu áramót og ég vil gjarnan fá að nota tækifærið hér í upphafi að kynna í stuttu máli þær áherslur sem ég hef lagt fyrir norrænu samstarfsráðherrana og tekist hefur samkomulag um að verði í fyrirrúmi á formennskuárinu hæstvirtur forsætisráðherra hefur þegar mælt fyrir formennsku okkar á þingi norðurlandaráðs sem haldið var í ósló í liðinni viku en hún ber yfirskriftina gróska lífskraftur en áður en ég fer nánar inn í hana þá mundi ég aðeins vilja segja nokkur orð um fjármögnun norræna ríkisstjórnarsamstarfsins norrænu fjárlögin tvö þúsund og þrettán nema um einum milljarði danskra króna og ef framlag landanna til þeirra ákvæða samkvæmt sérstakri skiptireglu sem byggir á hlutdeild hvers lands í samanlögðum vergum þjóðartekjum miðað við framleiðsluverð tveggja síðustu ára sem upplýsingar liggja fyrir ég vona að allir hafi náð þessu samkvæmt þessari reglu er hlutdeild íslands í ár núll komma sjö prósent eða um það bil hundrað og fimmtíu milljónir íslenskra króna þess má geta að framlagið er látið renna óskipt til reksturs norræna hússins hér í reykjavík en auk þess fær húsið framlag af norrænum fjárveitingum menningarmálaráðherranna og framlag íslands verður óbreytt á næsta ári í ár var tekin upp sú mikilvæga nýbreytni í norrænu fjárlögunum þegar samstarfsráðherrarnir ákváðu áð setja á laggirnar myndarlegan formennskusjóð sem það land sem fer með formennsku hefur frumkvæði um að ráðstafa skilyrði er að um sé að ræða fá en pólitísk mikilvæg verkefni sem geta náð yfir allt að þrjú ár verkefnin þurfa enn fremur að fela í sér nýsköpun og vera þverlæg þrjú lönd að minnsta kosti þurfa að koma að þeim og þau þurfa að geta af sér norræna virðisauka formennskusjóður íslands er fjörutíu og fimm milljónir danskra króna sem dreifist í jöfnum greiðslum á tímabilinu tvö þúsund og fjórtán til tvö þúsund og sextán fyrir þessar breytingar gat formennskulandið sótt um verkefnastyrki í sjóð sem var um það bil fimm milljónir danskra króna og skilyrði að upphaf og endir verkefnanna væri innan formennskutímabilsins það eru því allt önnur skilyrði sem okkur eru búin á formennskuárinu á næsta ári en áður hefur tíðkast hjá norrænu ráðherranefndinni á næsta ári hleypir ísland af stokkunum þremur stórum verkefnum sem eru öll til þriggja ára og verður formennskusjóð okkar varið til fjármögnunar þeirra þau eru valin eftir víðtækt samráð

í norrænu ráðherranefndinni og embættismannanefndum kynnt og samþykkt í ríkisstjórn íslands fyrr á þessu ári og voru loks samþykkt á fundi norrænu samstarfsráðherranna síðastliðið sumar stærsta verkefnið ber heitið norræna lífhagkerfið í raun er um að ræða regnhlífarverkefni sem mun rúma fjölda afmarkaðra verkefna með sama markmið að byggja upp öflugt norrænt lífhagkerfi til hagsbóta fyrir umhverfi og samfélag ég skal viðurkenna að um leið og ég heyrði þetta nafn þá lýst eilítið fyrir mér hvað nákvæmlega væri talað þarna um en með mikilli einföldun er markmiðið að nýta betur en nú er gert lífrænar auðlindir okkar draga úr sóun og álagi á umhverfi og finna leiðir til að skapa ný verðmæti umhverfis og auðlindaráðuneyti atvinnu og nýsköpunarráðuneyti og mennta og menningarmálaráðuneyti verða í aðalhlutverki við framkvæmd verkefnisins auk þess munu stofnanir á borð við matís hafrannsóknastofnun umhverfisstofnun og fleiri koma að verkefninu samsvarandi ráðuneyti og stofnanir á norðurlöndunum verða samstarfsaðilar auk samnorrænna stofnana það er mjög mikill áhugi fyrir þessu verkefni á norðurlöndunum en það þarf einnig ríka alþjóðlega skýrsköpun og hefur til dæmis e s b evrópusambandið mótað sér stefnu í þessum málum og má einnig benda á herferð matvælastofnunar sameinuðu þjóðanna gegn sóun á matvælum en talið er að þriðjungur daglegrar matvælaframleiðslu endi á sorphaugum á meðan milljónir manna svelta heilu hungri við það má svo bæta að mannfjöldaspár gefa til kynna að með sama áframhaldi mun heimurinn ekki geta brauðfætt íbúa sína í framtíðinni þá má einnig nefna að umhverfisverðlaun norðurlandaráðs sem voru veitt í síðustu viku féllu í skaut mat en hún beitir sér fyrir hugarfarsbreytingu meðal almennings um betri nýtingu á mat og gegn óþarfa sóun á matvælum hugsjónir selinu á falla þannig vel að markmiðum verkefnisins um norræna lífhagkerfið ég vil einnig nefna verkefnið verður hluti af norræna lífhagkerfinu en það byggir á hugmyndum söngkonunnar bjarkar guðmundsdóttur um er að ræða kennslufræðilegt verkefni þar sem tónlist og tækni eru tvinnuð saman á nýstárlegan hátt til að örva skynjun og áhuga barna á náttúrufyrirbærum og eðlisfræði á næsta ári verður tíu milljónir danskra króna varið til verkefnisins um norræna lífhagkerfið annað verkefni sem ég vil nefna hér

öll hafa norrænu ríkin einhvern tíma þurft að glíma við kreppuástand og við teljum nauðsynlegt að greina að getu velferðarkerfisins til að bregðast við skyndilegum áföllum með verkefninu er ætlunin að greina meðal annars þau viðbrögð sem gripið var til fyrri krepputímabila á norðurlöndum sjá hvaða aðgerðir tókust vel hvað tókst síður vel og hvaða áhrif það hafði að aðhafast ekki neitt byggist þar með sem við gerðum hér eftir hrun þar sem var leitað til dæmis til finna og lærðum af reynslu þeirra af kreppu einnig að búa til svokallaða norræna velferðarvísa sem mæla ástand velferðar og hæfileika kerfisins til að bregðast við verkefninu verður stýrt af velferðarráðuneytinu en ráðherranefnd um félags og heilbrigðismál ber ábyrgð á norræna vísu

norræna velferðarvaktin er einnig mjög gott innlegg í annað umfangsmikið norrænt verkefni sem nýlega var hleypt af stokkunum í samræmi við áherslur norsku forsætisráðherranna en það nefnist sjálfbær norræn velferð

ég vil líka nefna að nú er verið að vinna að á vegum norrænu ráðherranefndarinnar mjög merkilegt starf sem miðar að því að marka enn frekar möguleika til samstarfs á milli norðurlandanna í heilbrigðismálum á næstu fimm til tíu árum sem er ætlunin að kynna nú á miðju formennskuári eða næsta sumar og beðið er eftir með mikilli eftirvæntingu og ég tel að það sé einmitt mjög mikil tækifæri til að vinna mun nánar saman á sviði heilbrigðis og raunar velferðarmála í heild á norrænum vettvangi þriðja formennskuverkefnið er af nokkuð öðrum toga en það sem ég hef þegar fjallað um hér um er að ræða menningarverkefni þar sem skapandi greinum er gert hátt undir höfði norræni spilalistinn hefur verið í mótun undanfarandi ár en það er útflutningsmiðstöð norrænnar tónlistar nomex sem stýrir verkefninu og sér um framkvæmd þess að baki nomex eru útflutningsmiðstöðvar tónlistar á norðurlöndum og er stop fulltrúi íslands markmið með verkefninu er að nýta nútímatækni í fjölmiðlum þar sem samfélagsmiðla og netmiðla til að koma norrænni tónlist á framfæri jafnt innan norðurlanda og utan og auka þar með útflutningsmöguleika hennar undirbúningur undir verkefnið er kominn vel á veg búið er að hanna heimasíðu á netinu þar sem það besta og efnilegasta í norrænni popptónlist verður aðgengilegt á einum stað samstarf er þegar komið á við stórar tónlistarveitur á borð við spotterfy og og viðræður í gangi við bandarískar tónlistarveitur norræni spilalistinn fer á veraldarvefinn í byrjun formennsku árs okkar en þess má geta að í tengslum við verkefnið er stefnt að eins konar uppskeruhátíð norrænar popptónlistar í því landi sem fer með formennsku í norrænu ráðherranefndinni slík hátíð yrði haldin í fyrsta skipti árið tvö þúsund og fimmtán og munu þá danir taka við ráðherramennsku í ráðherranefndinni þeir hafa þegar lýst sig reiðubúna til að koma að undirbúningi og hafa umsjón með hátíðinni við höfum mikla trú á þessu verkefni enda er það mjög vel kynnt á norðurlöndunum og nýtur mikils velvilja það ætti auk þess að vera til þess fallið að höfða til ungra norðurlandabúa og líka þeirra sem telja sig vera ungir í anda og efla tiltrú þeirra á norrænt samstarf almennt á næsta ári verður tveimur milljónum danskra króna varið í norræna spilalistann en markmiðið er að sjálfsögðu að hann verði sjálfbær þegar norrænum stuðningi við hann lýkur virðulegi forseti ég hef hér stiklað á stóru í formennskuáætlun okkar í norrænu ráðherranefndinni og þeim málum sem við teljum brýnt að tekist sé á við í samstarfinu ég vil hins vegar líka nefna nokkur önnur mikilvæg samsarfsverkefni sem við munum koma að varðandi framkvæmdina því samhliða því að við tökum við formennsku í norrænu ráðherranefndinni sem snýr að samstarfsráðherrum þá tökum við líka við formennsku í öðrum ráðherranefndum eða fagnefndunum svokölluðu eitt af þeim verkefnum sem okkur hefur verið falið er að koma af stað breytingum varðandi norrænt samstarf um afnám stjórnsýsluhindrana og hefur þegar verið fjallað um það nú á norðurlandaþinginu og ég held að það séu mjög mikil tækifæri og spennandi að takast á við þetta stóra verkefni því það er náttúrlega hugsunin á bak við norrænt samstarf að draga úr hindrunum við það að fólk og fyrirtæki geti farið á milli landa og starfa óáreitt það mun koma í okkar hlut að hlut að hleypa stjórnsýsluhindrunarráðinu af stokkunum og ég vil segja hér að ég hef þegar falið siv friðleifsdóttur fyrrverandi alþingismanni fyrrverandi samstarfsráðherra norðurlandanna og fulltrúa alþingis í norðurlandaráði um árabil að leiða það verkefni það er verið að gera ráð fyrir nýju fyrirkomulagi og raunar aukna áherslu á það hvernig við getum unnið að því að ryðja úr vegi stjórnsýsluhindrunum í gegnum ráðherranefndirnar þar þurfum við að horfa á vinnumarkaðinn almannatryggingakerfið og menntamálin sem lykilatriði að koma á opnum og sameiginlegum vinnumarkaði á norðurlöndunum ég vil líka nefna hér nýja samstarfsáætlun ráðherranefndarinnar eystrasaltsríkin rússland barentssvæðið og gagnvart hvíta rússlandi sem tekur gildi fyrsta janúar næstkomandi en hins vegar hefur það verið þannig að þegar við höfum farið með formennsku í ráðherranefndinni höfum við alltaf leitast við að lyfta þeim áherslum á samstarf vil vesturs og á norðurskautssvæðinu og það munum við einnig gera nú á formennskuárinu verður til dæmis haldin ráðstefna um stöðu kynjanna á norðurslóðum og aðkomu þeirra að stefnumótun og ákvarðanatöku í málum er varða samfélagslega hagþróun einnig er í undirbúningi samstarfsverkefni norrænu sendinefndarinnar í kanada um að halda sameiginlega menningarhátíð í toronto út frá því sem hafði verið gert þegar í bandaríkjunum undir nafninu nordic cool að lokum virðulegi forseti svæðasamstarf norðurlandanna er eitt það elsta sinnar tegundar í heiminum og það er litið á það sem fyrirmynd fyrir önnur svæði innbyrðis samstarf norðurlandanna nýtur mikils fylgis meðal íbúa landanna og í raun og veru meira fylgis en til dæmis samstarfs milli evrópuríkjanna innan e s b við erum mjög lánsöm að taka þátt í þessu samstarfi og við fáum margfalt til baka það sem við leggjum í það